Es ist ein sehr kleiner Haushaltsbereich, aber es ist ein wichtiger Haushaltsbereich, weil die Agenturen sehr, sehr zentrale Aufgaben für das Funktionieren des europäischen Binnenmarktes übernehmen. Sie können es nur nicht mit immer weniger Geld und immer weniger Personal. Wir haben eine Situation, dass die Zahl der Agenturen nach Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates weiter wachsen wird. Ich spreche von der Europäischen Arbeitsagentur, von der European Labour Authority, die wichtige Aufgaben bei der Kontrolle des Arbeitsmarkts übernehmen wird. Wir erleben in den Haushaltsverhandlungen seit Jahren, dass die Agenturen kürzer gehalten werden, als notwendig ist, kürzer gehalten werden, als sie selber wollen, und dass damit die Arbeit der Agenturen unterschritten wird. Das Problem ist, wenn die Zahl der Agenturen zunimmt und der Haushalt nicht mitwächst, wird die Arbeit schlechter. Es ist eigentlich eine Binsenweisheit, nur der Rat versteht sie nicht.